Como decía la Vicepresidenta de la Comisión, estamos ante un problema consistente en restaurar la confianza entre dos socios y aliados, y yo creo que las declaraciones del Presidente Obama del 17 de enero son un paso en esa dirección, que se tiene que traducir en hechos concretos. En primer lugar, en el ámbito de la protección de datos, la legislación de los Estados Unidos tiene que ser revisada para garantizar el derecho a la privacidad, garantizar la no discriminación de los ciudadanos de la Unión Europea con respecto a los de los Estados Unidos y suscribir las convenciones internacionales. En el ámbito de la cooperación entre los servicios de inteligencia, esta es una competencia que corresponde a los Estados miembros y quisiera dejar sentado, señor Presidente, un principio muy claro la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea es un elemento fundamental para garantizar la seguridad para ambos socios, pero, evidentemente, esto no quiere decir que estas actividades sean unas actividades desproporcionadas o que no estén sujetas a unos límites, a saber, perseguir

además, tienen que estar sujetas a las respectivas tutelas judiciales y parlamentarias. Por otro lado, señor Presidente, mi Grupo considera que, como ha dicho la Vicepresidenta de la Comisión, el Safe Harbour no garantiza hoy los derechos de los ciudadanos y de las empresas. Creo que no deberíamos denunciar los Acuerdos SWIFT y PNR y creo que la aproximación al tema del ATCI con los Estados Unidos responde a los planteamientos que presentamos ante nuestros colegas de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos, así como ante los representantes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, y entiendo que debemos preservarlos, precisamente en vísperas de la cuarta ronda de negociaciones y de la visita del Presidente Obama durante este mes.